Es ist unerhört, wie Leute sich unabhängig geben und in Wirklichkeit in klaren Abhängigkeiten stehen. Das muss auch bestraft werden können, sonst ist das ein Gebiss ohne Zähne.

Daran sollte man dringend arbeiten.